anni, non possiamo non decidere in tempi rapidissimi il da farsi. Nel 2050 ci saranno due miliardi e mezzo di africani. Se non interverremo sul cambio climatico, contro il terrorismo, contro la povertà, contro la siccità, contro la carestia e contro la povertà in favore della pace, avremo migrazioni bibliche. Non ci saranno migliaia di persone che si sposteranno dall'Africa, ci saranno milioni di persone che si sposteranno dall'Africa. E noi continuiamo a perdere tempo, gli Stati membri continuano a discutere fra di loro senza trovare una soluzione. Il Parlamento europeo, che rappresenta mezzo miliardo di cittadini europei, ha approvato una riforma delle regole di Dublino che può essere un'ottima base di confronto tra gli Stati membri, perché noi non abbiamo adottato una scelta debole, ma abbiamo coniugato fermezza e solidarietà. Quindi è una scelta positiva. Siamo disposti a compromessi e a trovare accordi, ma il prossimo Consiglio europeo non potrà rimanere senza decisioni, perché ne va dell'intero assetto dell'Unione europea. Qui non è in ballo il problema immigrazione sì, immigrazione no, che tipo di immigrazione, è in ballo la sopravvivenza dell'intera Unione europea. Dobbiamo essere molto chiari gli Stati da soli non riescono a risolvere il problema. Quindi serve una strategia a breve, a medio e a lungo termine. Io credo che a breve sia quello di bloccare i flussi migratori, a medio dare vita ad uno Stato libico che possa essere un interlocutore dell'Europa e, a lungo termine, una strategia che dovrà essere parte importante anche del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea per più investimenti nel continente africano. Il Parlamento europeo non rinuncerà a giocare un ruolo da protagonista. Abbiamo lavorato intensamente io ringrazio tutti i gruppi politici ci sono delle proposte concrete e pretendiamo che queste proposte siano esaminate dagli Stati membri. Lunedì della prossima settimana saremo a Vienna per incontrare la prossima Presidenza austriaca. È mia intenzione far valere con il Primo ministro Kurz le posizioni del Parlamento europeo e ribadirò questa posizione di fronte al Consiglio quando prenderò la parola. È mia intenzione andare in Niger per portare un messaggio positivo in quella parte di Africa sulle intenzioni dell'Europa. Se mi sarà autorizzato, andrò anche in Libia per dare seguito alla missione che c'è stata del Parlamento europeo e al documento approvato dal Parlamento europeo. Nessuno può dire che questo Parlamento non sia stato all'avanguardia nel tentativo di risolvere il problema dell'immigrazione, ma non possiamo rinunciare a risolvere il problema. Ecco perché io chiedo fermamente alla Commissione e al Consiglio di agire. Le polemiche fra Stati chi è più duro, chi è più responsabile non servono a nulla. Sono soltanto piccole beghe che non contribuiscono a risolvere un problema storico, che crea grande allarme sociale e che rischia veramente di provocare effetti nefasti sull'intera Unione europea. Ecco perché, signor Commissario, signora rappresentante del Consiglio, vi chiedo di prendere con grande serietà la richiesta che parte da questo Parlamento. Noi non intendiamo rimanere in silenzio, non intendiamo fare il ruolo del passacarte, intendiamo essere protagonisti nella soluzione di un problema storico per l'Unione europea. Ora ascoltiamo le parole, a nome del Consiglio, della signora Monika Panayotova.